Das alles noch unter Bruch der Geschäftsordnung, wie ich gestern bereits in der Wortmeldung zur Tagesordnung ausgeführt habe. Daher wurde auch das Recht des einzelnen Abgeordneten verletzt, nämlich auf Änderungsanträge.

Es geht nicht um sexuelle oder reproduktive Gesundheit. Es geht um die Tötung des ungeborenen Menschen! Das hat nichts mit Gesundheit zu tun.

Das ist der komplett falsche Weg. Das ist das falsche Signal, und ich bin froh, dass es heute gelungen ist, den unglaublichen Versuch, Abtreibung als Menschenrecht darzustellen und damit das Menschenrecht auf Leben zu unterlaufen, zurückzuweisen. Dafür bin ich allen Kolleginnen und Kollegen, die heute gegen diesen skandalösen Bericht gestimmt haben, herzlich dankbar. Ich bin noch einmal froh, dass auch alle jene, die sich mit Gebeten diesem Anliegen angeschlossen haben, heute erfolgreich sein konnten.